Het geweld verloopt in toenemende mate langs sektarische lijnen, waarbij kwetsbare groepen eigenlijk hulpeloos zijn want zij ontvangen geen steun uit het buitenland of financiële middelen. Christenen behoren met name tot die kwetsbare groep. Eigenlijk zie je al dat er een soort bijltjesdag aan het aanbreken is, waarbij kwetsbare groepen uit wraak of uit frustratie worden vermoord en verdreven. We hebben ook al gehoord over verkrachtingen die plaatsvinden. Eigenlijk zie je hetzelfde gebeuren als wat in Irak al is gebeurd met christenen. Daarom mijn vraag aan de heer Fühle 1. Wat gaat u doen om de meest kwetsbare groepen in Syrië te beschermen?

Hoe gaat u alle hulp bij de slachtoffers brengen in gebieden die door Assad en door de oppositie worden gecontroleerd?